Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik ist ein riesiges Problem. Es gibt diesen Plastikstrudel im Pazifik, der schon fünfmal größer ist als mein Heimatland Deutschland, und deswegen müssen wir dringend handeln. Überall da, wo ein gleichwertiger Ersatz möglich ist, brauchen wir ein Verbot.

Und dort, wo die Ersatzmöglichkeit noch nicht so ausgereift ist, gibt es die Reduktionsstrategie. Ich hätte mich auch dafür ausgesprochen, dass wir die Reduktionsziele etwas klarer machen, aber wir müssen jetzt an die Mitgliedstaaten appellieren, dass sie das so streng wie möglich machen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben natürlich Frédérique Ries, aber in der EVP vor allen Dingen Karl Heinz Florenz und die Ratspräsidentin Elisabeth Köstinger, die auch durch geschickte Verhandlungsführung dazu beigetragen hat, dass wir dieses Ergebnis haben. An einer Stelle bin ich froh, dass wir nicht übers Ziel hinausgeschossen sind Es gab Anträge von den Grünen, das Steigen von Luftballons verbieten zu lassen, und ich glaube, das wäre unverhältnismäßig gewesen. Wir sollten auch hier auf Innovation setzen, auf neue Produkte, aber den Menschen nicht den Spaß verderben. An anderer Stelle gebe ich Frédérique Ries Recht, da sind in der nächsten Periode neue, weitere Schritte notwendig Beim Verpackungsabfall, beim Thema Mikroplastik erwarten wir Gesetzgebungsvorschläge und müssen handeln, damit wir auch hier das Problem aktiv angehen. Für heute ist das aber ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt Wir stärken die Kreislaufwirtschaft, wir tun etwas zur Vermeidung der Vermüllung der Meere, und ich habe selten erlebt, dass Umweltgesetzgebung bei den Bürgerinnen und Bürgern so uneingeschränkt positiv gesehen wird, und deswegen sollten wir das gleich mit ganz großer Mehrheit beschließen.